Qu'il est du devoir de notre génération de faire en sorte que l'héritage que nous laissons aux générations à venir ne leur permette pas de défaire ce que les générations précédentes ont fait mais leur permette de donner à l'Europe un envol définitif. Notre génération porte une lourde responsabilité, parce que nous sommes une inter génération, non pas celle qui a fait naître des cendres de la Deuxième Guerre mondiale l'idée européenne mais pas non plus celle qui n'aura pas connu la guerre. Au moins nos pères ont ils connu la guerre.